Raportul Comisiei trimis către Parlamentul European și Consiliu privind indicarea obligatorie a țării de origine sau a locului de proveniență a cărnii utilizate ca ingredient m a determinat să votez în favoarea acestei rezoluții. Potrivit acestui raport, sistemele de trasabilitate existente în Uniunea Europeană nu sunt adecvate pentru transmiterea informațiilor privind originea de a lungul lanțului alimentar.

Siguranța alimentară trebuie să constituie o preocupare majoră pentru toți actorii implicați în acest proces, iar lipsa unei reglementări eficiente care să asigure o trasabilitate clară a produselor care ajung pe mesele tuturor, este o amenințare la adresa sănătății noastre. Neîncrederea consumatorului generează automat o scădere a consumului de produse care va avea un impact negativ, major, atât asupra marilor procesatori, cât și asupra micilor procesatori.

O legislație clară în acest domeniu reprezintă o centură de siguranță pentru o viață sănătoasă!